Madame la Présidente, Madame la Commissaire, mes chers collègues, le chômage des jeunes en Europe est un scandale et c'est pour tenter de répondre à ce mal, à ce fléau, que nos chefs d'État ou de gouvernement en 2013 ont imaginé le programme

Si de réels progrès ont pu être constatés, convenons que l'évaluation s'avère délicate. Dans de nombreux cas, il s'agit de parer au plus pressé, selon l'urgence des situations locales. Madame la Commissaire, nous avons besoin de mesures structurelles et je me permets d'insister sur la formation professionnelle, qui est un vrai investissement d'avenir.

Ces pays n'ont pratiquement pas de chômage des jeunes, et donc je souhaite que l'on puisse, s'inspirant de ces bonnes pratiques, développer, Madame la Commissaire, un programme spécifique pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Je rends hommage à votre initiative, puisqu'au début du mois d'octobre, vous avez mis sur la table, à l'attention des gouvernements et du Conseil, un cadre unique de ce qui pourrait être, en Europe, un apprentissage efficace et de qualité. Je souhaite donc qu'il y ait un programme de formation professionnelle et d'apprentissage et ce, dans la perspective du prochain cadre financier pluriannuel. J'aspire aussi à ce que, pour plus d'efficacité, il y ait une véritable mission de formation professionnelle et d'apprentissage au sein des services de la Commission de sorte à mieux coordonner les interventions de votre direction générale, mais également de la direction culture et éducation, pour les bourses Erasmus, et aussi de la direction générale REGIO, puisqu'il s'agit de mobiliser des Fonds de développement régional et le Fonds social européen. Je pense que, s'engageant dans cette voie, l'Union européenne parlera aux Européens